Das heißt Ein stabiler, demokratischer Staat würde auch die ganze Region stabilisieren. Jedes Land muss seinen eigenen Weg zur Demokratie finden.

Dazu gehören Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Diese sind unverzichtbar und stehen nicht zur Disposition. Eine Freilassung widerrechtlich eingesperrter Menschen, z.

Alaa Abd El Fatah, wäre ein wichtiges politisches Signal, dass es Ägypten auch wirklich ernst meint mit der Demokratie.

Ich bitte auch, dass sich die Europäische Kommission nachhaltig dafür einsetzt, dass Ägypten demokratische Verhältnisse nicht nur verbal verkauft, sondern auch wirklich faktisch stattfinden lässt.